Noi nu cred că trebuie să vorbim în numele comunității globale, ci în numele Uniunii. Am încercat, de altfel, să subliniez acest lucru și prin amendamentele pe care le am depus. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că trebuie să ignorăm colaborarea cu aliații noștri și mai ales, cum spunea și colegul meu, Juvin, cu Statele Unite. Consider că în acest moment nu este atât nevoie să ne concentrăm pe o strategie complet nouă. Eu cred că e mai bine să punem în practică viziunea strategică definită în cadrul summitului NATO de la București de acum doi ani. Nu cred, în acest sens, că e vorba de o nouă strategie, cât de o coerență în raport cu această viziune strategică.

Dar nu trebuie, totuși, să cădem în capcana idealizării situației de dinaintea intervenției. E important, așa cum s a mai subliniat deja, să marcăm faptul că dispariția grupărilor talibane din această țară e unul din obiectivele majore ale strategiei noastre în Afganistan.

Afganistanul este astăzi o țară în care femeile au mai multe drepturi, în care mai mulți copii merg la școală, mai multe fabrici sunt deschise, mai multe drumuri sunt construite.

Integrarea mijloacelor civile precum programele educative, de eradicare a sărăciei, de reconstrucție și dezvoltare, această integrare e esențială pentru asigurarea păcii în Afganistan.

Să nu uităm că raportul Arlacchi a cunoscut peste patru sute de amendamente.